Jelentős siker, hogy a Tanácsban nemrégiben megszületett az elvi egyetértés a gazdasági kormányzást erősítő hatos jogszabálycsomagról. Az új szabályok gyors parlamenti elfogadása nagyban javíthatja az európai gazdaság versenyképességét. Valódi áttörést hozott a februári energiacsúcs is. A közös energiapiac megerősítése és az infrastruktúrafejlesztés eredményeként végre létrejöhet a közös európai energiapolitika. Ezen túlmenően kulcsfontosságú megállapodások születtek a közös agrárpolitika, valamint a kohéziós politika ügyében is. Vannak természetesen még nyitott kérdések, ilyen például az uniós romastratégia. Ennek elfogadásával az EU végre hivatalosan is felelősséget vállal majd a romák felzárkóztatásáért. Tisztelt képviselőtársaim, a magyar elnökség sikere egyben Európa sikerét is jelenti. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy szavazataikkal továbbra is támogassák a közös célok teljesülését.